Monsieur le Président, le président Jacques Chirac le disait à propos de l'urgence environnementale Notre maison brûle et nous regardons ailleurs!.

Certes, on note des augmentations et un effort notable sur les politiques de soutien à l'innovation, le numérique, les politiques communautaires telles qu'Erasmus, la protection des frontières et la défense, et c'est tant mieux. Ce sont des attentes majeures de nos concitoyens auxquelles l'Europe doit être capable d'apporter des réponses.

Alors, quand on parle de valeur ajoutée de l'Union européenne, j'ai envie de vous parler de politique de santé.